Première question de quel montant s'agit il quand on parle de ce mécanisme européen de stabilisation? Quel est le lien avec le plafond des ressources propres?

Voilà la réponse précise que souhaitait vous faire M. Rehn sur ce point.

Selon le règlement sur le mécanisme européen de stabilisation, la Commission est tenue de préparer dans les six mois, à la suite de la création de ce mécanisme et, le cas échéant, tous les six mois, un rapport sur son fonctionnement. Ce rapport sera transmis au comité économique et financier et au Conseil. Il comprendra notamment une évaluation de l'impact du texte. Le Fonds européen de stabilité financière, pour ce qui le concerne, est une structure intergouvernementale dont le fonctionnement n'est pas soumis aux obligations d'évaluation applicables au texte de l'Union européenne. Troisième question quel est l'impact sur les capacités financières de la BEI? Le mécanisme européen de stabilisation et le Fonds européen de stabilité financière n'auront pas d'incidences directes sur les activités d'emprunt et de financement de la BEI. La BEI n'assurera que des tâches de gestion de liquidités, de soutien logistique et certaines fonctions de back office pour le mécanisme européen de stabilisation financière. Elle ne prêtera ou n'empruntera pas au nom du mécanisme européen de stabilisation financière. Quatrième question à quand une proposition législative pour un mécanisme permanent de gestion de crise sur la dette souveraine? Sur quelle base juridique? Madame la Présidente, la Commission travaille sur d'éventuelles propositions, en liaison étroite avec les travaux du groupe de travail présidé par le président Van Rompuy. Le choix de la base juridique n'est pas encore précisément fait.

Le Parlement européen sera tenu informé de toute évolution en ce qui concerne l'ensemble de ces nouvelles procédures. La nature juridique de la participation du Parlement européen dépendra de la base juridique des propositions législatives, comme cela est prévu par le traité. Sixième question quelle est la coordination avec le Fonds monétaire international? Les conditions politiques d'un programme d'aide potentiel à un État membre seront décidées d'un commun accord avec le Fonds monétaire international lorsqu'il y a un paquet commun du mécanisme européen de stabilisation financière et du FMI, comme cela est généralement prévu. Septième question que vous venez également d'évoquer précisément comment répondre à d'éventuels besoins de pays qui ne sont pas membres de la zone euro? Les États membres ne faisant pas partie de la zone euro peuvent, si cela est nécessaire, faire appel à la réglementation existante sur l'assistance à la balance des paiements.

En outre, les conditions d'emprunt en vertu de la réglementation sur la balance des paiements sont plus favorables que celles prévues par le règlement sur le mécanisme européen de stabilisation financière.

La Commission et le Conseil, placés sous une pression extrême, notamment de la part des marchés financiers, ont dû agir très rapidement pour sauvegarder l'euro. Cela aurait été difficile à concilier avec une longue procédure impliquant un rôle important de certains parlements nationaux. J'ajoute que le Parlement européen lui même, Madame la Présidente, avait appelé la Commission, dans une résolution adoptée en avril 2009, à adopter un règlement sur l'aide financière aux États sur la base de cet article